Azonban egyidejűleg meg kell oldani a schengeni határ védelmét Görögországban. Amennyiben ez nem működik, akkor az illegális határátlépés megakadályozására marad a kerítés, amit mi, magyarok így nevezünk, osztrák barátaink pedig azt mondják, hogy kapuszárnyak. Az Unió a migrációt mindeddig csak kezelni próbálta.